Am votat în favoarea raportului. Una dintre cele mai importante lecții ale crizei fiind necesitatea de a asigura protecția consumatorilor în toate domeniile financiare. Sectorul asigurărilor nu face excepție, de aceea directiva trebuie să promoveze condiții de concurență echitabilă și transparență, în varianta modificată.

Protecția consumatorilor impune reglementarea tuturor vânzărilor de produse de asigurare oferite, fie că vorbim de intermediari sau de întreprinderi. Mai mult, aceste servicii și produse trebuie să urmeze trei mari principii să se concentreze pe nevoile clientului, să i furnizeze perspective pe termen lung și, cel mai important, garanția solvabilității. Toate acestea deoarece mobilitatea face necesară consolidarea unei piețe interne europene veritabilă pentru pachetele de asigurări.